Monsieur le Président, je remercie d'abord tous les intervenants dans le débat. Je sais que c'est une tâche difficile de répondre, mais je sais que c'est aussi une tâche très dure de synthétiser, en une minute, les points de vue que l'on veut développer. Et donc, je ne pourrai pas répondre à toutes les remarques. Seulement sur deux chapitres importants, quelques observations. Premier chapitre celui de la politique extérieure, de la politique étrangère.

On l'oublie trop souvent. Je vous ai énuméré, même pour les derniers mois, les prises de position communes qu'on a pu élaborer, avec l'Union européenne, sur l'Iran, sur le Moyen Orient et sur certains dossiers commerciaux.

J'ai demandé, exigé et on l'a fait depuis lors qu'il y ait une position commune des vingt sept.

On avait une position commune. On avait un message commun.

Ce n'est pas seulement nous qui réagissons par rapport au message des autres.

avec le président américain va être préparé au Conseil d'octobre. On va se mettre d'accord sur les messages

sept. Donc, à nouveau, pas à pas, on va aller dans la bonne direction.

On a mené, ces deux dernières années, une politique économique intelligente, beaucoup plus intelligente que dans le

Même pour cette année, on a encore un effet légèrement expansionniste.

élevés. On a mené, sur le plan budgétaire et monétaire, une politique prudente, sage et graduelle.

fruits. Tous ces efforts sont au service de l'emploi, pour diminuer le